Der Bericht zu Bosnien und Herzegowina hat viele Aspekte, ich kann nur einige aufzeigen. Die europäische Perspektive, von der auch der Kommissar gesprochen hat, ist offensichtlich der kleinste gemeinsame Nenner in Bosnien und Herzegowina. In den letzten vier Jahren ist Bosnien und Herzegowina diesem Ziel jedoch nicht viel näher gerückt, weil die Politik und die Politiker des Landes auseinanderdriften, vor allem zwischen den beiden Entitäten.

Es gibt keinen gemeinsamen Markt in diesem Land. Es gibt keine gemeinsame Energieversorgung.

Die Verfassung des Landes, die die internationale Gemeinschaft in Dayton erstellt hat, ist keine gute Basis für diesen funktionierenden Rechtsstaat.

Wir wünschen uns auch eine stärkere Einmischung, Herr Kommissar, von Seiten der EU, wenn nötig eine Sanktionierung durch die EU Institutionen.

Sie selber haben auch andere Töne gegenüber uns. Die Visa Liberalisierung haben Sie schon angesprochen, wir hoffen sehr, dass es dazu kommt. Der Kampf gegen Kriminalität und Korruption ist noch lange nicht gewonnen, in Teilen hat er noch nicht einmal richtig begonnen. Leider sind Administration und Politik auch Teil dieser Korruption. Dies und das schwache Justizsystem schrecken Investoren ab und verhindern damit die Schaffung neuer Arbeitsplätze, gerade für junge Menschen. Das bringt mich zum Thema Bildung. Es ist bedauerlich, die Strukturen sind unmodern, sie sind ineffizient. Die Nostrifizierung von Diplomen, die Anerkennung von Abschlüssen all dies ist ein großes Problem.

Es gibt Premierminister, die sagen Kommt zurück! Aber die Lokalpolitiker legen keinen Strom, sie geben kein Wasser, und damit gehen die Flüchtlinge wieder nach Hause. Es gibt also noch unheimlich viel zu tun, ich hoffe, Sie helfen ihnen dabei.